Nieco różnię się od mojego przedmówcy i muszę powiedzieć, że traktuję to sprawozdanie i osiągnięte kompromisy jako pozytywne. Zwłaszcza dwa spełniają moje kryteria ważności tego typu dokumentów. Po pierwsze, przyznano konsumentom prawo do transgranicznego kupowania produktów oraz zniesiono obowiązek oferowania przez dostawców subkont krajowych. Oceniam, że to jest ruch we właściwym kierunku i dobrze także, że został tak jednomyślnie poparty przez izbę. Druga rzecz to jest obniżenie limitów kosztów zmiany z 1,5 do 0,5. To jest bardzo istotne, że odnosi się do sald, i od razu uelastycznia cały rynek tych usług emerytalnych. Uznaję to sprawozdanie za idące we właściwym kierunku. Cieszy też trzyletni okres jego wdrożenia, to nam daje gwarancję, że będzie to wdrożone także dobrze.